herra forseti ég mæli hér fyrir fyrstu minnihlutaáliti um frumvarp til laga um breytingar á nokkrum lögum á auðlinda og orkusviði

einnig tilgreindir þeir aðilar sem sent hafa nefndinni umsagnir athugasemdir fyrsti minni hluta varða eignarhald á hitaveitu suðurnesja og framsal á tímabundnum afnotarétti við umfjöllun nefndarinnar hefur komið fram að helstu orkufyrirtæki landsins eru að fullu í eigu ríkis og eða sveitarfélaga og falla þau þar af leiðandi undir framsalstakmörkun frumvarpsins á vatns og jarðhitaréttindum að einu fyrirtæki undanskildu sem er hitaveita suðurnesja ástæður þessa má rekja til sölu ríkis og sveitarfélaga á hlut í fyrirtækinu fyrir um ári síðan og olli sá gjörningur mikilli reiði meðal fólks á suðurnesjum reiði fólksins var til komin af því að almenningur hefur byggt þetta glæsilega fyrirtæki upp og gert það að því sem það er í dag á nokkrum dögum tókst að safna undirskriftum um helmings suðurnesjamanna sem ekki vildu einkavæða hitaveitu suðurnesja fyrsti minni hluti leggur því til að í frumvarpið verði bætt bráðabirgðaákvæði sem á að tryggja að hlutur geysis green energy í fyrirtækinu komist í hendur ríkis eða sveitarfélaga í frumvarpinu er ríki og sveitarfélögum heimilað að framselja öðrum tímabundinn afnotarétt til allt að sextíu og fimm ára fyrsti minni hluti bendir á að sextíu og fimm ár eru langur tími og á þeim tíma geta auðvitað aðstæður breyst mikið samfara breyttum annað ráðið miðað við þær umsagnir sem nefndinni hafa borist að ástæða sé til að óttast að handhafi afnotaréttar fari nær undantekningarlaust fram á að hafa réttinn í sextíu og fimm ár þingflokkur frjálslynda flokksins telur fyrsti minni hluti því til samsvarandi breytingu fyrsti minni hluti telur að við nánari útfærslu væri rétt að kveða á um að aðilum væri heimilt að semja um áframhaldandi afnotarétt þegar tíu ár væru eftir af samningstíma fyrsti minni hluti leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingum fyrstu við fyrstu grein í stað tölunnar sextíu og fimm í stað tölunnar sextíu og fimm í þriðja efnismgr komi þrítugasta og fimmta þriðja við þrettándu greinar í stað tölunnar sextíu og fimm í þriðja efnismgr komi þrítugasta og fimmta fjórða við bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða er orðist svo fjármálaráðherra skal að höfðu samráði við hlutaðeigandi sveitarfélög beita sér fyrir því að ríki og eða sveitarfélög eignist hlut geysis green energy í hitaveitu suðurnesja fyrir fyrsta júlí